Mulțumesc, doamnă președintă. Competitivitatea Uniunii depinde de asigurarea unei rețele integrate de transport transeuropean. Discrepanțele dintre părțile estice și cele vestice ale Uniunii la nivelul infrastructurii de transport pot fi reduse prin implementarea proiectelor identificate în cadrul regulamentelor privind rețeaua TEN T și mecanismul Conectarea Europei. Ambele regulamente prevăd anexe și hărți în care România este prezentă, dar consider că regiuni importante ale României nu sunt incluse în rețeaua centrală. Salut faptul că au fost adoptate amendamentele prin care s a reușit includerea rutei Sebeș Alba Iulia Turda Cluj Napoca Dej Suceava Pașcani Iași la rețeaua feroviară centrală de marfă și de pasageri, realizarea de studii și lucrări pentru rețeaua feroviară de mare viteză pe ruta București Constanța, includerea portului Galați în rețeaua centrală TEN T și dezvoltarea de platforme multimodale pentru porturile Giurgiu și Galați, includerea în rețeaua centrală a conexiunii Ungheni Iași Târgu Mureș Turda Sebeș, a secțiunii Calafat Craiova București și în rețeaua globală rutieră a secțiunii Constanța Tulcea Galați Brăila. Solicit plenului să susțină amendamentele 200 și 199 la regulamentul TEN T și amendamentele de la 136 la 139 la regulamentul privind mecanismul Conectarea Europei, prin care am cerut includerea secțiunii Buzău Brăila Galați în rețeaua centrală rutieră și feroviară și adăugarea rutei Via Carpathia la lista coridoarelor de transport și, de asemenea, am cerut includerea secțiunii Galați Giurgiulești, inclusiv cu centura ocolitoare a municipiului Galați, în rețeaua rutieră centrală. În final, regret faptul că metodologia folosită de Comisie pentru identificarea proiectelor TEN T nu este parte din anexa la regulamentul TEN T.